A zöld gazdaságra való áttérés eltérő kihívás elé állítja az egyes tagállamokat, ezt Hoyer Elnök Úr is elismerte. Az Európai Fejlesztési Banknak pedig tekintettel kell lenni ezekre a sajátosságokra, és ennek megfelelően kell alakítania finanszírozási politikáját az energiaprojektek terén. Az EIB által most tervezett változások nehézséget okoznának a kohéziós országok számára.

Ezt az átmenetet én pedig csak hosszabb átmeneti idő alatt tartom elképzelhetőnek. Minden tagállam eltérő lehetőségekkel rendelkezik ugyanis, földrajzi elhelyezkedéséből, hagyományaiból kifolyólag is, és mindennek az a következménye, hogy eltérő az energiaszerkezet. Egyelőre nem mondhatunk le a gázról, ami kisebb szén dioxid kibocsátású energiaforrás, ahogy a kibocsátás szempontjából tiszta atomenergiáról sem. A racionalitást kérem az EIB től. Vegye figyelembe, hogy az energiamix kialakítása nemzeti hatáskör. Legyen a tagállamok segítségére a zöldítés nekik megfelelő módjának és ütemének kialakításában.